Hvala za besedo in lep pozdrav! zdaj, spoštovani predsednik vlade! Jaz vam bom postavil vprašanje glede stanovanjske politike oziroma ožje glede prenosa stanovanj slabe banke na, stanovanjski sklad. Glede stanovanjske politike, mislim, da slika v Sloveniji ne bi mogla biti bolj jasna. Stanovanjske politike ta država že četrt stoletja nima in generacije, ki prihajajo, so vedno bolj pod, bremenom te neaktivnosti države na tem področju. Rešitve so oziroma problemi so znani. V Ljubljani, če boste šli pogledat, stane danes malo čez šestdeset kvadratov stanovanja dvesto devetdeset tisoč evrov. Na Obali ni veliko bolje, v Kopru sedemdeset kvadratov stanovanja dvesto štirideset tisoč evrov. Če si dva mlada človeka s povprečnimi slovenskimi plačami ali pa manj, kot na dva, dve tretjini ljudi manj zasluži od povprečne plače, hočeta to privoščiti, se morata zadolžiti za dobesedno celo aktivno življenjsko obdobje, se pravi tam nekje za trideset let in odplačevati drag kredit samo zato, da prideta do majhnega stanovanja. Zato nas seveda ne sme presenečati, da beremo o čedalje večji migraciji v tujino, osem tisoč na leto, da beremo o tem, da, kot so Finance napisale pred, časom, da že skoraj vsak drugi mlad Slovenec do petintridesetega leta živi pri starših. Razlog pa je, da si življenja ne more drugače privoščiti. Ali pa, da, kot poročajo stanovanjski skladi, uspejo ugoditi le desetini vseh upravičenih prosilcev za najem stanovanja tam. Skratka, imamo velik problem. In mislim, da se o tem strinjamo, tudi če bomo šli pogledat koalicijsko pogodbo, so stvari zelo jasne, govori o deset tisoč novih najemnih stanovanjih, govori o ureditvi, stanovanjskega zakona in zadružništva, govori konec koncev tudi naš zadnji sporazum z vlado o prenosu iz DUTB-ja na stanovanjski sklad, iz slabe banke na stanovanjski sklad. V slabi banki namreč ostalo kar precej nepremičnin in stanovanj, ki so neposredno primerna za to, da začnemo postavljati to politiko na noge. Problem pa je, da se pri takih stvareh vedno zaletimo ob interese. In tukaj smo se zaleteli ob konkreten interes, to je interes slabe banke oziroma njenega vodstva in likvidnosti. In kar me zanima, gospod, predsednik vlade, je: Zakaj ste v tej dilemi, kjer morate zbirati med mladimi na eni strani, ki rabijo ta stanovanja, in bilanco slabe banke na drugi, ki jo bi radi polepšali s prodajo teh stanovanj, izbrali slabo banko, ne pa prihodnosti mladih?